Monsieur le Président, en Afrique de l'Est, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants souffrent et meurent de la faim dans l'indifférence presque générale, comme l'a tristement montré la récente conférence de Rome.

Malheureusement, pour la Commission européenne, la négociation d'accords de partenariat économique avec les pays africains, l'ouverture de leur marché et leur intégration économique et monétaire selon les règles de l'OMC passent avant la question de la sécurité alimentaire. Or, le temps n'est il pas venu d'encourager et d'aider les organisations régionales africaines qui le souhaitent à mettre en œuvre des politiques agricoles communes et des plans de développement durable? Cette question mérite réflexion, tout comme mérite réflexion, au vu de cette crise, les conséquences des phénomènes extrêmes dus au réchauffement climatique, la question de la situation politique dans les pays en retard de développement, le rôle des politiques des pays développés à leur égard, tout comme d'ailleurs l'efficacité de l'organisation de l'aide alimentaire. Sur ces questions, le renforcement du partenariat de l'Union européenne avec, notamment, la FAO devient, de mon point de vue, essentiel. Enfin, nous devons aussi nous interroger sur l'attitude des médias, qui privilégient les faits divers à sensation et à scandale, plutôt que de mobiliser l'opinion et la conscience mondiales sur les problèmes de fond tels que celui là.